virðulegi forseti utanríkismálaumræðan er ein af þeim skemmtilegri hér í þinginu enda er mjög fróðlegt að líta til baka og sjá hvað þingmenn hafa sagt í fyrri ræðum þegar maður horfir til baka nokkur ár því heimsmyndin hefur breyst svo geysilega það breytist allt svo hratt ef maður lítur til baka sjáum við mjög stórar breytingar eins og fall kommúnismans nítján hundruð níutíu og eitt þegar sovétríkin féllu og ég vil líka nefna hér tilkomu alvarlegra hryðjuverka bæði í bandaríkjunum london

við sjáum líka að evrópusambandið hefur breyst alveg geysilega mikið og hratt múrinn féll á sínum tíma fleiri ríki eru að koma inn og önnur ríki bíða og eru að flýta sér að bæta sig og bæta innviði sína þannig að þau komist inn sem fyrst þau njóta ríkulegrar aðstoðar við það að hálfu e s b nato hefur líka breyst í grundvallaratriðum fleiri ríki hafa komið þar inn og verkefnin hafa breyst í takt við nýja skipan heimsmála ég vil líka koma inn á það sem hæstvirtur utanríkisráðherra kom inn á það er byltinguna í fjarskiptum og upplýsingatækninni hún hefur gerbreyst í alþjóðasamskiptum og vil minnast hér að það sérstaklega að einungis eru sextán ár síðan internetið kom til íslands og einungis ellefu ár síðan við fengum gsm síma þetta er ótrúlega stutt síðan og þessi tækni hefur breytt samfélaginu á undraskömmum tíma þannig að við lifum í allt öðru samfélagi núna heldur en fyrir tuttugu árum síðan hnattvæðingin hefur hafið innreið sína og breytir að sjálfsögðu utanríkismálum og stöðu okkar í heiminum eins og gefur að skilja hér hefur verið rætt talsvert um evrópusambandið og það er eðlilegt enda höfum við þar gífurlegra hagsmuna að gæta framsóknarflokkurinn markaði sína stefnu núna á flokksþingi í febrúar tvö þúsund og fimm og þar stendur með leyfi virðulegs forseta á vettvangi framsóknarflokksins skal halda áfram upplýsingaöflun og vinnu við mótun samningsmarkmiða og hugsanlegs undirbúnings aðildarviðræðna við evrópusambandið niðurstöður þeirrar vinnu skal bera undir næsta flokksþing til kynningar komi til aðildarviðræðna við e s b skulu niðurstöður slíkra viðræðna bornar undir þjóðaratkvæði tilvitnun lýkur eins og margir muna þá skók e e s samningurinn framsóknarflokkinn þar var tekist á ég var í þeim hópi sem studdi mjög e e s samninginn ég held að framsóknarmenn almennt þegar þeir líta til baka þá telja þeir að e e s samningurinn hafi verið geysilega jákvætt skref ég vil líka segja að á flokksþinginu okkar núna í febrúar tvö þúsund og fimm má segja að það hafi orðið nokkur breyting í orðræðunni gagnvart evrópusambandinu innan framsóknarflokksins kannski er þetta kallað kynslóðaskipti ég skal ekkert segja en alla vega var unga fólkið almennt þetta er auðvitað ekki svart hvít umræða var mjög jákvæðara gagnvart aðild að evrópusambandinu heldur en við höfum áður heyrt að vettvangi framsóknarflokksins og hvað var þetta unga fólk að segja jú það vildi fá tækifæri það sagðist sjá að evrópusambandið væri einsleitt og við værum hluti af því við erum með e e s samninginn og að sjálfsögðu höfum við þróast eins og evrópusambandið vegna þess það hefur fært okkur

það er í hugleiðingum gagnvart því að stofna fyrirtæki sum þeirra hafa gert það þau vilja fara í útrás þau fylgjast með sveiflu á krónunni þau fylgjast með evrunni þau fylgjast að sjálfsögðu með hvernig önnur ríki hafa farið inn í evrópusambandið og notið þar undanþágna eins og malta og hafa rætt um að á vettvangi sjávarútvegsins gætum við fengið slíkar undanþágu menn hafa trú á því af því það er ekki evrópusambandinu í hag að veita okkur ekki ákveðið svigrúm áfram gagnvart stýringu á okkar sjávarauðlindum þannig að það var mun jákvæðari tónn gagnvart evrópusambandsaðild heldur en ég hef upplifað áður í framsóknarflokknum ég vildi draga þetta sérstaklega fram af því ég tel að það sé að verða breyting í framsóknarflokknum að þessu leyti nú er verið að vinna í evrópunefnd að því að móta samningsmarkmið og það verður mjög spennandi að sjá hvernig því reiðir af við fylgdumst auðvitað með landsfundi sjálfstæðisflokksins að þessu leyti það er evrópuumræðunni sem þar fór fram maður hefur kost skynja á síðustu árum að það væri vaxandi hópur innan sjálfstæðisflokksins sérstaklega í viðskiptalífinu sem vildi skoða frekari tengsl við evrópu og þá ég leyfi mér að segja hugsanlega aðild að evrópusambandinu en það var ekki að sjá það miðað við niðurstöðu landsfundarins þar er ákveðin stefna mörkuð og þar er sagt að eigi ekki að skoða nein slík mál á næstunni og í yfirlýsingu forustumanna var ekki að finna neinar viðhorfsbreytingar gagnvart e s b þannig að þessi hópur sem maður hefur skynjað það hefur ekki skilað sér til orðræðuna hjá forustunni en ég fullyrði að að þar sé talsverð viðhorfsbreyting að verða innan framsóknarflokksins og sérstaklega þá hjá unga fólkinu varðandi önnur mikilvæg mál í utanríkisumræðunni vil ég nefna hér þróunaraðstoðina framsóknarflokkurinn ályktaði á eftirfarandi hátt á flokksþinginu tvö þúsund og fimm með leyfi virðulegs forseta þróunarsamvinna íslands verður tryggð í takt við alþjóðlegar skuldbindingar skal hún markast af langtíma áætlunum um uppbyggingu menntunar og fræðslu innan þeirra samfélaga sem íslendingar starfa með hverju sinni tilvitnun lýkur við styðjum þessa stefnu sem við höfum hér fyrst á íslandi ríkisstjórnarflokkarnir það er að stórauka þróunaraðstoð og uppbyggingu friðargæslunnar þátttaka okkar í friðargæslustarfi beinist að því að byggja upp innviði stríðshrjáðra þjóðfélaga og þar höfum við staðið okkur vel ég vil nefna hérna sérstaklega írak afganistan kosovo bosníu og sri lanka ég vil taka undir með hæstvirtum utanríkisráðherra um það sem hann sagði hér um írak það er auðvitað mjög ánægjulegt þó ýmislegt gangi nú brösuglega þar að þá er mjög ánægjulegt að fylgjast með þeirra skrefum í átt til lýðræðis þar var þjóðaratkvæðagreiðsla um stjórnarskrána nýlega og þingkosningar í desember þannig að þar er ánægjuleg þróun á ferðinni gagnvart lýðræðinu og vonandi gengur það vel í framhaldinu ég vil líka minnast hér á verkefni unifem í kosovo

á dag það er ljóst að þar er stórt verkefni að vinna sem við íslendingar eigum að taka þátt í og ætlum okkur nú er það þannig að einn þriðji mannkyns er ógnað vegna skorts á hreinu vatni og hreinlætisaðstöðu og á tíu sekúndna fresti deyr einhver í heiminum vegna þessa og níutíu prósent þeirra eru börn undir fimm ára aldri þessi vandi er auðvitað langmestur í þróunarríkjunum og þar má nefna að konur í afríku ganga að meðaltali sex kílómetra á dag eftir hreinu vatni og ungar stúlkur hætta í skóla margar vegna þessa þau markmið sem við íslendingar settum ásamt alþjóðasamfélaginu í jóhannesarborg tvö þúsund og tvö um að helminga fyrir árið tvö þúsund og fimmtán þann hluta mannkyns sem býr ekki við aðgang að hreinu vatni og hreinlætisaðstöðu við verðum að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að standast það það er áætlað að þetta muni kosta alþjóðasamfélagið um ellefu billjón dollara en ágóðinn hver er hann jú hann er sextíu og þrjú billjón dollarar þannig að ágóðinn er sexfaldur miðað við útgjöldin þannig að þetta er verkefni sem við eigum að sinna með alþjóðasamfélaginu ég vil líka minnast hér á í sambandi við þróunaraðstoð að jarðhitaskóli sameinuðu þjóðanna er mjög mikilvægt framlag okkar til þróunarsamvinnu þar hafa verið nemendur frá fjörutíu löndum þeir eru langflestir frá þróunarríkjum eiginlega allir frá þróunarríkjum og þar aðstoðar við þá varðandi þekkingu á að nýta jarðvarma þar sem jarðvarmi er en hann er mjög víða í þróunarríkjunum og við sláum margar keilur í einu þar við hjálpum þessum ríkjum til sjálfshjálpar aukum þar velmegun og að sjálfsögðu minnkar mengun í þessum ríkjum af því að þau þurfa þá ekki að nýta sér kol og olíu á meðan þau eru að nýta jarðvarma virðulegur forseti norrænt samstarf er einn af hornsteinum íslenskrar utanríkisstefnu framsóknarflokkurinn hefur stutt norrænt samstarf heils hugar í gengum árin og það samstarf fer fram á vettvangi norðurlandaráðs norrænu ráðherranefndarinnar og norðurskautsráðsins en að sjálfsögðu hefur það samstarf breyst mjög mikið hin seinni ár sérstaklega vegna evrópusambandsins það má segja að þetta gamla góða norræna samstarf heldur gildi sínu en það hefur að vissu leyti líka lifnað svolítið við þetta norræna samstarf vegna þess að menn þurfa að standa saman á vettvangi e s b til þess að koma auðvitað sínum hagsmunamálum á framfæri en norðurlöndin eiga yfirleitt og nánast alltaf sameiginlegra hagsmuna að gæta ég vil líka minnast í þessu sambandi á norræna félagið en það sinnir að mínu mati mjög mikilvægu verkefni til dæmis nordjob við að efla ungmennasamskipti milli landa en það er ljóst að það er mjög mikilvægt að okkar ungmenni kynnist norðurlöndunum af eigin raun þannig að þau skynji vel rætur sínar virðulegur forseti hér hefur verið minnst á öryggisráðið framsóknarflokkurinn styður framboð íslands til öryggisráðsins eins og fram hefur komið hér margoft

norðurlöndin styðja okkar framboð að vísu þegar við tókum ákvörðun um að fara í framboðið leit ekki endilega út fyrir það að það yrði mikil kosningabarátta um sætið en nú hafa bæði austurríki og tyrkland gefið kost á sér og það eru sterkir keppinautar það er því mjög mikilvægt að við stöndum okkur vel í þessu framboði en ég styð heils hugar þá stefnu sem hæstvirtur utanríkisráðherra hefur komið á framfæri það er að við eigum að gæta hófs í þessu framboði við eigum að nýta fjármagnið vel og það er ljóst að við getum ekki keypt þetta sæti við eigum því ekki að nota óþarflega mikið fjármagn í þessa kosningabaráttu en við eigum að vanda okkur við hana á allan hátt varðandi varnarsamninginn er ljóst að framsóknarflokkurinn ályktaði um hann á sínu flokksþingi og þar segir með leyfi virðulegs forseta staðið verði við tvíhliða varnarsamning íslands og bandaríkjanna við teljum að varnarsamningurinn sé mikilvægur hann byggir á nato samningnum sem við höfum verið aðilar að síðan nítján hundruð fjörutíu og níu en eins og allir vita gegnir atlantshafsbandalagið lykilhlutverki í okkar alþjóðasamstarfi og varnarsamstarfi þannig að við viljum byggja áfram á þessum samningi við vitum auðvitað að heimsmyndin er breytt og bandaríkjamenn taka auðvitað mið af því og þeir eru að fækka mjög í sínum hernaðarviðbúnaði í evrópu í sumar tilkynnti bandaríska varnarmálaráðuneytið að fimmtíu þúsund þeirra hundrað og tólf þúsund bandarískra hermanna sem eru í evrópu yrðu fluttir heim fyrir árið tvö þúsund og tíu og ellefu herstöðvum lokað þannig að að sjálfsögðu taka bandaríkjamenn mið af breyttri heimsmynd við höfum í okkar samningaviðræðum rætt um það að við erum tilbúin til þess að taka á okkur frekari aðkomu að rekstri flugvallarins í keflavík enda er borgaraflug að verða þar miklu umfangsmeira en áður hefur verið og það er líka hluti af hnattvæðingunni sem ég kom inn á hér áðan ég verð að viðurkenna að ég áttaði mig ekki alveg á ræðu fulltrúa samfylkingarinnar hér háttvirtur þingmaður ingibjargar sólrúnar gísladóttur að það er eins og samfylkingin geti ekki alveg komið á framfæri hreinni línu í þessum varnarmálum það er talað um að gera einhvers konar öryggismat eins og það hafi ekki verið gert auðvitað ganga samningaviðræðurnar út á það hvað menn telja að þurfi hér af vörnum en það er svolítið merkilegt varðandi samfylkinguna að það er mjög erfitt að henda reiður á stefnu hennar gagnvart varnarliðinu að endingu virðulegur forseta vil ég gera að umtalsefni loftslagsbreytingar sem hæstvirtur utanríkisráðherra kom inn á hér áðan það er alveg ljóst að kýótó bókunin er eina verkfærið sem við höfum til þess að takast á við loftslagsbreytingar það er auðvitað afar neikvætt að bandaríkjamenn hafi ekki talið sér fært að sitja við það borð það er að gerast aðilar að kýótó bókuninni þeir eru stærsti einstaki losarinn meðal iðnríkja en þeir losa þrjátíu og sex prósent af losun iðnríkjanna það er ljóst að alþjóðlega orkumálastofnunin spáir því að á næstu þrjú hundruð níutíu árum aukist orkuþörfin um fimmtíu prósent í heiminum og það er allt útlit fyrir það að þessari orkuþörf verði mætt með olíu og kolum að nánast öllu leyti ekki alveg öllu leyti en að langmestu leyti við hér á norðurslóðum sjáum að hér miðað við vísindarannsóknir sem komu fram í asíu skýrslunni svokölluðu mun hiti hækka hér um fjögur til sjö gráður á næstu hundrað árum það er tvöföld hækkun á hnattræna vísu það eru því geysilegir hagsmunir okkar að pressa bandaríkjamenn gagnvart kýótó bókuninni og ég skora á hæstvirtan utanríkisráðherra